en háttvirtur þingmaður kallar eftir því að sjálfstæðisflokkurinn svari því hver hans ábyrgð er í málinu háttvirtur þingmaður er algjörlega úti á túni í þessari umræðu sjálfstæðisflokkurinn er með skýra stefnu um það hvernig eigi að standa að endurskoðun stjórnarskrárinnar hún hefur ekkert breyst

skýrum svörum og ákveðinni stefnu og hana fær hún ekki þá stefnu fær hún ekki hjá ríkisstjórninni og hún fær hana heldur ekki í málflutningi háttvirts þingmanns sem er gersamlega ráðalaus í þessari stöðu